Glauben Sie wirklich, dass dann der Extremismus weg ist, nur weil man ihn nicht nennt? Ich glaube, dass das eine Gefahr für die europäischen Werte ist, die Sie ja auch immer wieder beschwören, und daher erscheint es mir wichtig, diesen Extremismus auch wirklich zu erwähnen.